C'est évidemment faux, parce que personne n'a jamais demandé que les États membres mettent 100 de leurs dettes en commun. De toute façon, sous tout schéma d' eurobonds les États devront, pour une partie de leurs dettes, continuer à aller faire appel aux marchés en direct et là, ils sentiront bien la qualité de leur signature, qui se reflétera dans les taux d'intérêt qu'ils devront payer. C'est donc un simplisme dont il faut sortir. Deuxième simplisme, c'est le simplisme qui consiste à dire Nous volons au secours de ces Grecs, de ces Irlandais un peu incapables.

Nous faisons un bon business là dessus. Et donc, de deux choses l'une ou bien on estime que la Grèce et l'Irlande, avec nos prêts, ne présentent plus de risques et nous devons leur prêter à un taux qui correspond à un risque nul ou en tout cas extrêmement limité ou alors il y a un risque qu'ils fassent défaut et alors, il faut crever l'abcès, il faut restructurer ces dettes et

Je voudrais aussi terminer en parlant à nos amis allemands, en particulier de la CDU. Monsieur Langen, vous avez parlé de la réunification et vous avez raison. Lorsqu'on a réunifié l'Allemagne, toute la zone deutsche mark dont la Belgique faisait partie et à laquelle la France finalement était largement rattachée, l'a payé sous la forme de taux d'intérêt plus élevés.

C'était à la fois historiquement juste, car la réunification de l'Allemagne, c'était la réunification de notre Europe, et économiquement juste, parce que de toute façon, in fine, tout le monde bénéficierait du surcroît de croissance économique qui en découlerait.